Meggyőzőnek, és Téged jól ismerve, hitelesnek tartom elkötelezettségedet az európai építkezés ügye iránt. Közös jövőnket, az európai építkezés sikerét azonban súlyosan veszélyezteti, ha egy vagy több tagállam az alapokat bontja, EU ellenes, antidemokratikus politikát folytat, avagy visszaél a szolidaritás eszméjével, s közös biztonsági érdekeinket is kiszolgáltatja. Kérdésem tehát Horvátország mint Magyarország fontos szomszédja és szövetségese, illetve Te mint az Európai Néppárt fontos vezetője, mit kívánsz és tudsz tenni Orbán Viktor Európa ellenes ámokfutásának megfékezése érdekében?